Měli bychom se tázat Jak se to vlastně stalo? A musíme si vždy zcela na rovinu říci, že se evropské koloniální mocnosti snažily tyto země hospodářsky vysát.

Teprve v posledních desetiletích se tak začínáme konečně bavit o tom, kterak jsou posíleny základní veřejné služby, jako jsou školství, zdravotnictví, voda a hygienická zařízení, nutné ke zvýšení odolnosti těchto zemí. Dlouhé roky jsme je vnímali jako prostředky k budování bohatství a nyní musíme zajistit budoucnost, bez které se neobejdou, a to i z toho důvodu, že si nemůžeme dovolit nestabilitu a rozpadající se státy v blízkosti Evropské unie.